hæstvirtur forseti ég beini hér fyrirspurn minni til menntamálaráðherra um samtök framhaldsskólanema um það hvort hæstvirtur ráðherra hyggist beita sér fyrir því að stofnuð verði á ný heildarsamtök framhaldsskólanema sem gæti hagsmuna þeirra forsagan er sú að sá sem hér stendur átti nú einu sinni aðild sem formaður nemendafélags að heildarsamtökum framhaldsskólanema sem var nú ekki fyrir ýkja mörgum árum nítján hundruð níutíu og níu eða svo sem voru þá mjög öflug samtök

þeim málum sem varðaði framhaldsskólanemendur í landinu og síðan komu forsvarsmenn allra nemendafélaga saman

heildrænt yfir málefni framhaldsskólanna og málefni framhaldsskólanema rædd í víðu samhengi og oft kom hæstvirtur menntamálaráðherra þá á sínum tíma og heiðraði samtökin með sinni nærveru þannig að það var eftir þessum samtökum tekið en því miður þá lognuðust þau út af af einhverri ástæðu fyrir nokkrum árum og nú er það svo að til eru samtök nokkurra nemendafélaga sem hafa stofnað sín samtök en að sjálfsögðu væri það æskilegast að við mundum horfa upp á að það væru til heildarsamtök framhaldsskólanema í landinu eins og þau voru fyrir nokkrum árum það er margt sem slík heildarsamtök gætu barist fyrir og horft til við höfum séð mikla umræðu um styttingu námstíma til stúdentsprófs um samræmt stúdentspróf það er eilíf umræða um hinn svokallaða dreifbýlisstyrk eða styrk til þeirra nema sem þurfa að stunda nám fjarri sínu heimili nú mikil umræða er um hversu skólabækur er dýrar í framhaldsskólakerfinu sem og hversu mikilvægt það væri að hafa þar hagsmunasamtök sem fylgjast almennt með hagsmunum nemenda hér á landi því tel ég það vera mikið hagsmunamál almennt fyrir framhaldsskólana í landinu og kannski ekki síst þá nemendur sem stunda sitt nám í framhaldsskólum landsins að við reynum að beita okkur fyrir því að stofnuð verði á ný heildarsamtök framhaldsskólanemenda sem horfi á þau baráttumál sem við mörg hver sjáum fyrir okkur að þurfi að berjast fyrir á næstu árum og þess vegna væri mjög gagnlegt að heyra heildrænt rödd framhaldsskólanemenda í þeim málum sem við fjöllum um hér innan þings og varða framhaldsskólana og því beini ég þeirri fyrirspurn til hæstvirts ráðherra hvort hún hyggist reyna að beita sér fyrir því eftir sem henni er frekast er unnt að samræma krafta framhaldsskólanemenda þannig að rödd framhaldsskólanemenda